Madame la Présidente, nous avons voté ce matin, après trois ans de travail, un texte très important pour le progrès de la défense des consommateurs en Europe.

Ils permettront aux consommateurs d'élargir le choix et également de payer beaucoup moins cher.

Pour les PME, pour l'ensemble des artisans, c'est aussi une possibilité très importante d'élargir leurs débouchés. Parmi les principales avancées, je voudrais en citer deux le délai de rétractation, qui passe à quatorze jours, et la récapitulation de toutes les informations et du prix global à payer, avant d'appuyer sur la dernière touche qui passe la commande. Et, enfin, je suis fier, dans le cadre de ces explications de vote, de dire que, moi et l'ensemble de nos collègues, nous avons voté à l'unanimité des groupes politiques, parce que, sur un tel sujet, ce n'est pas de la polémique dont nous avions besoin, mais évidemment du consensus.